Señora presidenta, muchas gracias, alto representante, por su informe y por su trabajo. Para nosotros la situación de derechos humanos en el mundo es no solo preocupante, sino una señal del deterioro de algunas de las grandes tendencias globales que vemos, de nuestro sistema multilateral y de los mecanismos de protección en materia de derechos humanos, del cuestionamiento del Derecho internacional y del Derecho humanitario y de la aparición, cada vez más común, de gobernantes que creen que, en nombre de la mayoría y de la democracia, también se pueden violentar los derechos de aquellos que no les votan. Hablan también en su informe de algunos grupos y del cuestionamiento y la violación sistemática de los derechos de la infancia o de las mujeres, del cuestionamiento de los derechos de los migrantes y las personas vulnerables, también dentro de nuestras fronteras. Pero quiero acabar haciendo referencia a América Latina y la preocupante aparición, cada vez más, de asesinatos y violaciones de los derechos humanos de líderes indígenas, líderes de los defensores de derechos humanos y líderes de los defensores del territorio y el medio ambiente. Ese también es un reto que atañe a la Unión Europea y esperamos trabajar juntos.